Úgy tűnik, hogy az Európai Unió a néhány nappal ezelőtti Brexitnek a tanulságait egyszerűen nem hajlandó levonni. Az európai polgárok túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy a népvándorlást márpedig le kell állítani. A tragikus élethelyzeteket szegénység, háborúk és a többi gyökerében kell orvosolni, a gyökérokokkal kell foglalkozni, és ott a helyszínen, illetőleg a helyszín közelében.

Lehet ezeket az embereket populistának nevezni, lehet szélsőségesnek nevezni. De az emberek előbb utóbb, kedves kollegák, fel fognak lázadni.

Önök megvárhatják azt, hogy az egyik ország a másik után fog kilépni az Unióból. Kártyavárként fog összeomlani az Önök Európai Uniója, hacsak nem kapnak észbe és nem hallgatják meg végre az embereket.